Hvala lepa za besedo. Nedvomno je, da je skrajni čas, da Slovenija oziroma ta državni zbor ustanovi oziroma uzakoni demografski sklad, ki bo dolgoročno reševal tudi varnost in vzdržnost pokojnin ene najhitreje se starajoče družbe v Evropi in v svetu. V preteklosti smo žal stihijsko reševali to področje. Tu mislim predvsem na zniževanje odmerne stopnje. In prav tu smo naredili nepopravljivo krivico med generacijami, saj smo odmerno stopnjo pokojnin znižali na sedeminpetdeset procentov. Res je, da je predlog te vlade ponovni dvig na triinšestdeset procentov, vendar naj bi ta predlog začel veljati postopoma po sprejetju. Žal smo tako prikrajšali celo generacijo, za katero v tem obdobju velja najnižja odmerna stopnja. Uporabljali smo celo valorizacijski količnik, ki je prešel v neto odmerni odstotek. Eden od znanih slovenskih ekonomistov se je na tako sprejete spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju slikovito izrazil: "Takšen sistem izračunov povzroča na tisoče infarktov, ko se posamezniki soočajo s konkretnim izračunom, koliko pokojnine bodo prejemali ob upokojitvi." Iz vsega navedenega je pomembno, da v tej vladi čim prej pripravimo usklajen predlog zakona slovenskega demografskega sklada, ki bo temeljil na strokovnih podlagah za dolgoročno vzdržnost in pravičnost za vse generacije. Seveda smo pod veliko odgovornostjo, da bomo s premoženjem v tem skladu lahko zadostili vračanje dolga te države in reševanje stabilnega pokojninskega sistema. Torej naši finančni varnosti v tretjem življenjskem obdobju. Tako je pomembno, da razdelimo obstoječe premoženje v dva dela, dva stebra, ki bosta zagotavljala vsak svojo pomembno vlogo. Spoštovane kolegice in kolegi, veliko premoženja v tej državi smo po nepotrebnem zapravili, kar spolzelo nam je iz rok. Zato je toliko bolj pomembno, da bomo s preostankom premoženja znali dobro gospodariti; za reševanje starih napak na eni strani in zagotovili dostojnemu preživetju na drugi strani. Želim si, da bomo z združitvijo strokovnosti in pa modrosti znali postaviti dva trdna stebra slovenskega demografskega sklada za našo vzdržno prihodnost. Hvala lepa.